En effet, je pense qu'il est important comme vous l'avez fait que ce Parlement manifeste son désaccord profond avec une arrogance qui n'est vraiment pas de saison.